ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um samþykki til frestunar á fundum alþingis samkvæmt fyrstu málsgrein tuttugustu og þriðju grein stjórnarskrárinnar tillagan er svohljóðandi alþingi ályktar að veita samþykki til þess að fundum þingsins verði frestað frá tólfta september tvö þúsund og átta eða síðar ef nauðsyn krefur til